Señor Presidente, señora Comisaria, felicito al señor Rui Tavares de todo corazón. Este debate supone un paso adelante para incrementar la labor humanitaria de la Unión y, a su vez, proporcionar una mayor protección internacional a los refugiados.

Cinco mil reasentados en Europa es muy poco aún en términos solidarios.

Es necesario que un mayor número de Estados miembros se implique en las acciones de reasentamiento y, para ello, apoyamos brindar un soporte económico adicional a los que participen por primera vez. Además, es necesario prestar ayuda financiera adicional para el reasentamiento de personas en el caso de regiones geográficas y nacionalidades específicas cuando se haya concluido que ésta es la respuesta más apropiada a sus necesidades especiales. No quiero olvidar la emergencia y la prioridad que debe suponer para todos los Estados miembros el apoyo a los niños y a las mujeres pertenecientes a un grupo de riesgo en particular, a las víctimas de la violencia psicológica, física y sexual y de la explotación. Uno de cada cinco solicitantes de asilo es menor de trece años.